Beeindruckend für mich war auch die relativ geringe Anzahl nicht zulässiger Beschwerden, weil wir im Petitionsausschuss noch um eine bessere Relation kämpfen. Also Kompliment auch für diese Zahl! Die Zahlen sind für mich Beweis dafür, dass die Institution des Europäischen Bürgerbeauftragten ein wichtiger Baustein für Transparenz und die demokratische Kontrolle in der Europäischen Union ist. Gerade der Bürgerbeauftragte bietet den Menschen in der Europäischen Union einen Anlaufpunkt, wenn sie sich von europäischen Institutionen ungerecht behandelt fühlen.

Man muss wirklich eindeutig feststellen, der Bürgerbeauftragte ist dabei kein zahnloser Tiger Hier wird hartnäckig nachgefragt und nicht locker gelassen, auch wenn der Prozess einmal länger dauert. Ich will an dieser Stelle nicht behaupten, dass die Kommission vor dem Bürgerbeauftragten zittert, aber Respekt voreinander hat man schon. Das ist eine gute Arbeitsweise, die man auch weiter pflegen kann. Besonders freut mich, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und dem Bürgerbeauftragten so reibungslos funktioniert. Das Petitionsrecht und das Beschwerderecht beim Bürgerbeauftragten sind sich ergänzende Instrumente, so steht es jedenfalls geschrieben.

Man könnte sagen, unser gemeinsames Arbeitsmotto könnte lauten Im Zweifelsfall für den Bürger der Europäischen Union. Und das ist gut so! Herr Diamondouros, ich wünsche Ihnen, dass wir diese gute Arbeit gemeinsam noch weiterhin fortsetzen können, und natürlich ist nichts so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte in dem Sinne wünsche ich uns eine gute Zusammenarbeit!